hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar almannatryggingakerfið var á sínum tíma sett á stofn einmitt í þeim tilgangi að fólk væri að tryggja ævikvöld sitt leggja í sameiginlegan sjóð landsmanna sem aftur greiddi því þokkalega til framfærslu og lífsviðurværis þegar starfsævinni væri lokið það mál sem ég hér flyt og mæli fyrir og meðflutningsmenn mínir eru grétar mar jónsson háttvirtur þingmaður og jón magnússon háttvirtur þingmaður snýr að því að taka upp frítekjumark á lífeyristekjur en þannig hagar til nú eftir ýmsar breytingar á lögum um almannatryggingar að það er búið að setja hundrað þúsund króna frítekjumark á atvinnutekjur þeirra sem eru sextíu og sjö ára og eldri og einnig að því varðar öryrkja taka á því tekjur að þeirri upphæð hundrað þúsund krónur á mánuði skerði ekki almennar bætur frá tryggingastofnun ríkisins það er tekjutenginguna né heldur grunnlífeyrinn gamla ellilífeyrinn sem menn kalla svo nú um næstkomandi áramót munu taka lög gildi sem kveða á um það að séreignarsparnaður landsmanna sem varðveittur er í sérstökum sjóðum á nafni hvers einstaklings en ekki samtryggingarsjóðirnir sem ég er hér að fjalla um skerði engar bætur frá almannatryggingum það er frá og með næstu áramótum þá getur fólk tekið út séreignarsparnað sinn án þess að fá skerðingu á bætur frá almannatryggingum tekjutengingu eða

auka það að því er varðar almenna lífeyrissjóði og þessi tillaga miðar að því við leggjum sem sagt til í þessu frumvarpi hæstvirtur forseti að það verði tekið upp sams konar frítekjumark á lífeyristekjur og lífeyrissjóði eins og er um atvinnutekjur bæði hvað varðar aldraða og öryrkja og að í upphafi árs fyrsta janúar tvö þúsund og tíu verði komið á hundrað þúsund króna frítekjumark fyrir alla að því er varðar lífeyristekjur þeirra úr almennum lífeyrissjóðum og er þá orðið nokkuð samræmi milli þess hvort fólk hefur atvinnutekjur eða hvort það á tekjur sínar í lífeyrissjóði

við leggjum til í þessu frumvarpi að þessum skrefum verði náð í tveimur áföngum það er að á næsta ári þann fyrsta janúar tvö þúsund og níu taki gildi fimmtíu þúsund króna frítekjumark vegna tekna úr lífeyrissjóði en síðan komi ákvæði frumvarpsins að fullu til framkvæmda fyrsta janúar tvö þúsund og tíu eins og áður sagði þá megi sem sagt lífeyrisþegar fá tólf hundruð þúsund króna greiðslur hæstvirtur forseti eina milljón og tvö hundruð þúsund á ári úr lífeyrissjóði sínum án þess að verða fyrir skerðingu á bótum almannatrygginga ég tel að þessi aðgerð sé sanngjörn í ljósi þess sem gert hefur verið varðandi lagfæringar á almannatryggingalöggjöfinni að því er varðar tekjur og skerðingarreglur á undanförnum missirum og ég minni á í því sambandi hæstvirtur forseti að stjórnarandstaðan á síðasta kjörtímabili lagði fram sameiginlega sérstaka tillögu til eflingar stöðu ellilífeyrisþega með því að taka upp sjötíu og fimm þúsund króna frítekjumark en það hefur nú sem betur fer verið betrumbætt og sett á hundrað þúsund króna frítekjumark jafnt fyrir aldraða og öryrkja og er það vel eftir sem áður þá greiða lífeyrisþegar fullan skatt af tekjum úr lífeyrissjóði það er þrjátíu og fimm komma sjötíu og tvö prósent miðað við skattprósentu í dag en njóta ekki þess sama og aðrir sem hafa sparað að greiða tíu prósent hluti af inngreiðslu í lífeyrissjóð er undanþeginn skattgreiðslu þegar hann er greiddur inn og það er það sem nemur

launamanns og atvinnurekandans en það breytir hins vegar ekki því hæstvirtur forseti að þegar menn eru búnir að eiga lífeyrissparnað sinn í varðveislu hjá lífeyrissjóðum eða öðrum sjóðum í áratugi þá er stærstur hluti af hinni sameiginlegu eign sem þeir fá svo greidda úr lífeyrissjóðunum annars vegar og hins vegar úr séreignarsjóðum orðnar fjármagnstekjur þarna þyrfti auðvitað að leita samræmis en þessi tillaga sem hér flutt snýr ekki að þeim þætti málsins heldur snýr hún fyrst og fremst að því að það verði tekið upp frítekjumark á lífeyristekjur eins og nú þegar er búið að taka upp á atvinnutekjur bæði aldraðra og öryrkja og einnig varðandi séreignarsparnaðinn um næstu áramót við teljum flutningsmenn þessarar tillögu að hér sé um mikið réttlætismál að ræða og muni verða til þess að tekjur fólks úr lífeyrissjóði nýtast þeim betur og að rauntekjur manna til þess að lifa af tekjum almannatrygginga annars vegar og tekjum úr almennum lífeyrissjóðum hins vegar muni batna verulega fyrir utan það að hér er um eðlilegt samræmingarmál og réttlætismál að ræða eins og ég gat um hæstvirtur forseti ég tel hæstvirtur forseti að hér séum við að bregðast við mjög þörfu máli og það er jafnvel kannski enn þarfara í dag miðað við núverandi stöðu okkar í þjóðfélaginu í þeim þrengingum sem við erum greinilega að fara inn í heldur en ella væri enn frekari ástæða til þess að fylgja þessu máli fram og lögfesta þá gjörð sem hér er lögð til og það liggur auðvitað í því hæstvirtur forseti að það eru allar líkur eða talsverðar líkur á því að lífeyrissjóðir séu að verða fyrir verulegum skerðingum á eignum sínum eignir lífeyrissjóðanna eru jú ekkert annað en það fé sem lífeyrisþegarnir hafa greitt inn í lífeyrissjóðina og þar af leiðandi eru lífeyrisþegarnir að verða fyrir skerðingum á tekjum það verður að segjast alveg eins og er að miðað við þær fréttir sem maður hefur frá lífeyrissjóðunum sjálfum forustumönnum þeirra þá telja þeir að lífeyrissjóðirnir verði fyrir þó nokkuð mikilli skerðingu vegna þeirra aðstæðna sem nú eru uppi í íslensku þjóðfélagi sumt af því fé sem lífeyrissjóðirnir eiga hefur verið varðveitt í eignafyrirkomulagi meðal annars í fjármálastofnunum sem allar líkur á að nú séu að tapast og hvað er þá til ráða í almennum lífeyrissjóðum þegar slíkt verður að lífeyrissjóður á ekki fyrir skuldbindingum svokölluðuðum það er framreiknuðum tryggingalegum skuldbindingum sem lífeyrisþegarnir ættu ella rétt á þá segja lög um almenna starfsemi lífeyrissjóða að stjórn viðkomandi lífeyrissjóðs skuli meta tryggingafræðilega stöðu fyrir framtíðina miðað við það hvort lífeyrissjóðurinn eigi fyrir skuldbindingum sínum og yfirleitt er reiknað með þrjú og hálft prósent ávöxtun lífeyrissjóðanna ég hef séð það í blöðum meðal annars í morgun hæstvirtur forseti að forustumenn lífeyrissjóða telja

að það verði að skerða réttindi fólks úr almennum lífeyrissjóðum lögin um almennu lífeyrissjóðina eru þannig að ef staða lífeyrissjóðs er þannig að hann á ekki fyrir skuldbindingum sínum og það munar meiru en tíu prósent sem vantar upp á að hann eigi ekki fyrir þeim skuldbindingum sem hann hefur gengist undir í réttindum lífeyrisþega þá ber stjórninni tafarlaust að grípa til aðgerða í viðkomandi lífeyrissjóði og ef þessi viðmiðunartala liggur á bilinu fimm til tíu prósent um lengri tíma að mati stjórnar lífeyrissjóðsins þá ber stjórn lífeyrissjóðsins einnig að grípa til aðgerða og við höfum séð það hæstvirtur forseti á undanförnum árum að þegar slík staða hefur komið upp sem allt eins líklegt er að gerist nú vegna erfiðleika okkar íslendinga almennt á fjármálamörkuðum og tapaðra eigna að þá komi til þess að lífeyrisréttindi lífeyrisþeganna verið skertar greiðslur muni lækka

eiga jafnvel ekki nægjanlegt fé til framfærslu eins og því miður er oft jafnvel þó menn leggi saman þær greiðslur sem menn eiga í lífeyrissjóði og tekjur frá tryggingastofnun ríkisins í formi ellilífeyris og tekjutryggingar þannig að þessi tillaga sem hér er lögð fram af þingmönnum frjálslynda flokksins er heldur betur tímabær í núverandi ástandi og við leggjum til þá skynsamlegu leið að taka hana í áföngum það er á tveimur árum þannig að kostnaðurinn af þessari tillögu verði þá mun minni fyrir ríkissjóð á næsta ári heldur en ella væri ef við tækjum þetta í einum áfanga en allt að einu þá mun þetta auðvitað kosta ríkissjóð eitthvað en yfirlýsingar okkar allra þingmanna og ráðherra á undanförnum dögum hafa jú gengið til þess að vernda sparnað landsmanna að vernda sparnað landsmanna margir eiga aðeins sparnað sinn í lífeyrissjóðum eða séreignarsjóðum þess vegna er það svo að þó þessi tillaga hafi ekki verið flutt eingöngu af því tilefni sem nú er uppi í okkar þjóðfélagi þá hittist svoleiðis á því miður fyrir okkar þjóðfélag að það er um tekjuskerðingu að ræða hjá sennilega lífeyrisþegum vegna þeirra aðstæðna sem uppi eru hér erum við sem sagt að gera tvennt við erum að leggja til í þessari tillögu að staða manna verði jöfnuð það sé sama hvort tekjurnar komi úr lífeyrissjóði af atvinnutekjum eða úr séreignarsparnaði að þær valdi ekki skerðingu og það verði samræmi þarna á milli miðað við hundrað þúsund króna tekjur sem valdi ekki skerðingu á bótum tryggingastofnunar við tekjum að hér sé eðlileg samræming á ferðinni miðað við það sem víða hefur gerst á undanförnum árum og hér sé um mikið hagsmunamál ellilífeyrisþega að ræða og lífeyrisþega almennt því þetta ákvæði mundi að sjálfsögðu einnig ná til örorkulífeyrisþega og þetta er mikið hagsmunamál fyrir það fólk sem ekki getur verið á vinnumarkaði og á ekki í neitt annað hús að venda heldur en að lifa af almennum bótum tryggingastofnunar ríkisins sem ég vil nú frekar kalla tekjur tekjutryggingu og lágmarksbætur ellilífeyrisbætur og þeirri inneign sem fólk hefur aflað sér inn í almenna lífeyrissjóði sem vissulega voru og eru hugsaðir til þess að bæta fólki stöðu sína þegar kemur á efri ár það er vissulega talið að

en sú staða er nú ekki komin enn þá þó henni sé spáð þrjátíu ár fram í tímann að þá verði tekjur eldri borgara þannig samansettar að þrír fjórðu teknanna komi úr lífeyrissjóðum en aðeins einn fjórði úr almannatryggingakerfinu þetta gera menn ráð fyrir eftir um það bil þrjá áratugi það kann vel að vera að þetta gangi svo eftir en þessi tillaga sem nú er flutt skiptir geysilega miklu máli og mikið undir lagt varðandi hagsmuni ellilífeyrisþega að hún fái jákvæða afgreiðslu hér í háttvirtri þingi því hún kveður á um frítekjumark vegna lífeyristekna sem þýðir í raun og veru það sem við erum öll að fást við að hafa rauntekjur sem duga okkur til framfærslu rauntekjur sem við getum horft á okkur til framfærslu eftir skerðingar og skattgreiðslur það er auðvitað þannig hæstvirtur forseti að það lýkur ekkert með þessari tillögu lagfæringu á tryggingakerfinu en við teljum að þessi tillaga sé til mikilla bóta varðandi stöðu ellilífeyrisþega á komandi árum og eðlilegt samræmingarmál miðað við það sem gert hefur verið á undanförnum missirum